Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Von dieser Stelle im Europäischen Parlament wende ich mich an Sie, Mister Zuckerberg, der Sie mit Ihrer grundsätzlich sehr positiven Plattform Facebook wieder schwerwiegendste Probleme für die Menschen in Europa und in der ganzen Welt schaffen.

Ich glaube, es ist evident Mister Zuckerberg, Sie sind in der Pflicht, und wir in der Politik müssen die Abermillionen Menschen schützen, die Opfer von gezielten Aktionen werden können, deren Hintergrund sie selbst gar nicht erkennen, denn Sie sind im Besitz der psychologischen Profile von Menschen in einer Qualität, die die Menschen oft selbst nicht kennen.

Und ich glaube, die Europawahl im nächsten Jahr zeigt eine Gefahr Wenn Facebook es Cambridge Analytica ermöglicht, dann wird es auch dem russischen Geheimdienst möglich sein, diese missbräuchlichen Verbrechen zu begehen.

Kommen Sie und antworten Sie auf unsere Fragen jetzt!